hæstvirtur forseti mig langar að lýsa því yfir hér að fundarstjórn forseta er með hreinum ágætum hann stendur sig mjög vel í því að stýra þessum ágæta fundi ég tel að það hafi skipt miklu máli að hæstvirtur forsætisráðherra hafi gefið okkur þingmönnum þjóðarinnar skýrslu um framgang mála um skuldavanda heimilanna hér hefur verið kallað eftir því meðal annars af háttvirtum þingmönnum stjórnarandstöðunnar sem hér hafa tjáð sig í dag að fá betri upplýsingar þrátt fyrir að við höfum hér á sumarþingi samþykkt þingsályktunartillögu þar sem ferill þessara mála ætti að vera öllum ljós þrátt fyrir að mönnum sé hér frjálst að lesa stjórnarsáttmálann sem ég las meðal annars upp úr í minni ræðu til að upplýsa háttvirta þingmenn stjórnarandstöðunnar um hvað standi til og hver stefna ríkisstjórnarinnar er ég tel að þessi umræða í dag hafi verið með hreinum ágætum og ég geri því engar athugasemdir við fundarstjórn hæstvirts forseta forseti þakkar hlý orð í sinn garð